J'ai distingué deux causes de la crise actuelle, deux causes en apparence contradictoires, il est vrai.

Barroso, qui est lui même un peu l'incarnation personnelle de cette contradiction, me comprendra très bien.

C'est la destruction de nos protections à l'égard de l'extérieur. Et, d'autre part, c'est le socialisme sur le plan interne. Ce sont les excès, ce sont les abus de l'État providence. C'est la multiplication, dans mon pays, des dépenses inutiles des collectivités publiques, par exemple, qui a été pratiquée dans un esprit social démocrate par tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris les gouvernements prétendument libéraux.